Hvala lepa za besedo, predsedujoči, spoštovani gosti iz ministrstva, vsi prisotni poslanci in poslanke, lep dober dan. Danes torej ponovno razpravljamo o predlogu sprememb in dopolnitev zakona o organiziranju financiranja vzgoje in izobraževanja, gre pa že za sedmi poskus, da se dejansko uveljavi obvezno odločbo ustavnega sodišča o tem, kako naj se financira zasebne šole, ki izvajajo javni veljavni obvezni osnovnošolski program. Kaj pomeni, da je ministrstvo za izobraževanje pod taktirko gospoda ministra Pikala do sedaj financiranje bi rado uredilo financiranje na osnovi delitve javno veljavnega programa, ki pa ga predlagatelj potem razdeli na obvezni in razširjeni in tako naprej. Kar moram reči, da je zelo cenjen trik za dosego cilja in seveda spet obvod in neizpolnjevanje ustavne odločbe, obvezno bi se potem financiralo, za razširjeno pa bi se financiranje ukinilo. No, in kaj pravi služba državnega zbora in kaj pravi služba vlade za zakonodajo služba vlade za zakonodajo, ki odsvetuje podporo predlogu zakona. Pravi: "Pobudniki ustavne presoje bodo s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol v slabšem položaju, kot so v skladu z veljavno zakonodajo." No, in slednjič je prišlo resno opozorilo tudi iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora in najmanj, kaj lahko povzamem od njih, je: "Predlog zakona ne sledi izpolnjevanju ustavne odločbe." In še njen pomislek, ali je ohranjanje protiustavne ureditve financiranja vzgoje in izobraževanja skladno z načelom pravne države. Dajmo se to vprašati, kolegi poslanke in poslanci, in potem dejansko, kaj porečejo starši teh otrok, ki so dejansko svoje otroke vpisali v zasebne osnovne šole. Pravijo, da je gospod minister spisal pobalinski predlog zakona, to so rekli starši, in verjemite, da če starši nekaj plačujejo, verjamejo, da so te šole dobre, če ne ne bi otrok vpisali vanje. Torej vsi, ki demokratično razmišljamo, smo danes lahko okrog tega predloga v veliki dilemi in verjamem, da še pod največjim pritiskom nekateri poslanci koalicije, danes dejansko ne boste mogli glasovati po svoji vesti in po svojem intimnem prepričanju o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Gre namreč, ali smo zavezani pravu, gre za to, ali smo zavezani pravu, ustavi, demokraciji, državljanom in nenazadnje sami sebi ter ali imamo hrbtenico in smo vredni svojega sedeža v tem prostoru. Eni bomo danes šli iz te hiše s pokončno držo in vzdignjeno glavo eni bodo pa pogledovali bolj nizko, upam pa, da bodo naši volivci videli te slike po tem glasovanju danes teh obrazov, in seveda odgovarjamo vedno in tudi verjamemo, da se bo naše, delovanje tukaj in naša pravična in pokončna drža za ustavo tudi pokazala na naslednjih volitvah, kajti imamo bivše, kaj že neizpolnjene ustavne odločbe in veliko tistih poslancev, ki so glasovali tako, da so obšli te ustavne odločbe, danes več ni v parlamentu, in tako je tudi prav in bom rekel, da ta volja ljudstva, ki bi se morala z odločbo na primer iz leta tisoč devetsto osemindevetdeset udejanjiti, je vzrok za to, da je tudi ta sklic parlamenta manj kvaliteten in manj ljudski, in če mislimo nadaljevati takšno pot, jasno, na naslednjih volitvah več ne bi kandidiral in moram tudi povedati, da so škodljive odločitve tega parlamenta v škodo našim državljanom, tudi tem otrokom, in ni mi jasno, zakaj takšna gonja proti temu, enim šestim osnovnim šolam. Bom povzel besede enega kolega poslanca, ki je rekel, če bi to dovolili, potem bi se te zasebne šole razširile kot gobe po dežju, in zdaj reči, da je, da je nepristranski, to je dejansko popolna neresnica, in še kar imamo recimo o teh otrocih za povedati, raznolikost otrok in raznolikost ljudi dejansko bogati vsako družbo, tako v osnovnih šolah, ki imajo sedaj starši minimalno možnost, da lahko vpišejo otroke v šolo, v katero pač sami želijo in ki se jim zdi za njihove otroke najboljša, in zdaj če zmanjšujemo, bom rekel, tole vlogo zasebnih šol, potem če se dotaknem, smo na napačni poti, potem če se dotaknem, recimo, fakultet zasebnih fakultet, kaj je zdaj boljše za starša in za njegovega, otroka, ki se vpisuje, da gre na eno šolo, v kateri potem pet ali pa deset let čepi doma, ker ne dobi službe, ali pa gre na zasebno šolo, ki mu pomaga v roku pol leta po zaključku po diplomi in mu, dejansko zagotovi na neki način ali pa ga poveže s pripravništvom in potem takoj dobi delo, in to je to, kaj nam manjka, se pravi, za osebno bogatijo in ne si zatiskati oči in verjamete danes si boste postavili ogledalo in se vprašali, kaj je najbolj po vaši vesti, ker tu, kar se glasuje, v kolikor, kaj je že nameravamo zakon podpreti, potem je dejansko slabo za naše državljane, slabo za naše otroke in tudi nedemokratično. Hvala. Hvala lepa, besedo ...